Panie Komisarzu! Generalnie to dobra wiadomość, że po tylu latach negocjacji Rosja przystępuje do Światowej Organizacji Handlu. Dobra wiadomość dla Rosji, dobra wiadomość dla Unii Europejskiej i myślę, że dobra wiadomość dla sąsiadów Rosji, dla tych krajów, które nie są w Unii Europejskiej, ale są w Partnerstwie Wschodnim, dla tych krajów, które kiedyś były częścią Związku Radzieckiego, a dzisiaj chcą mieć po prostu normalne relacje z Federacją Rosyjską tak polityczne, jak i handlowe. Myślę, że warto zwrócić uwagę na przynajmniej kilka z tych krajów.

Gruzja po konflikcie w 2008 roku, po bardzo napiętych relacjach, dała wiele wyrazów dobrej woli.

Myślę, że czas najwyższy, abyśmy powiedzieli, że oczekujemy my jako społeczność międzynarodowa, my jako Unia Europejska, my jako Parlament Europejski podobnego stanowiska Rosji, jeżeli chodzi o relacje handlowe Rosja Gruzja.

Musimy jasno powiedzieć naszym partnerom w Rosji, że oczekujemy tego. Ja oczekuję od przedstawicieli Komisji Europejskiej, aby w rozmowach z Rosją to bardzo wyraźnie podkreślić, że te reguły WTO dotyczą wszystkich stron i dotyczą również Rosji w relacjach z jej sąsiadami, takimi jak Gruzja, Ukraina czy Mołdowa.